Seit Jahrzehnten sind nicht so viele Christen verfolgt worden und auch Opfer von Verfolgung geworden wie in den letzten Jahren.

In diesen Ländern, speziell in Syrien und im Irak, werden ganze Christengemeinden, die dort zu den ältesten Christengemeinden der Welt gehören, praktisch ausgerottet. Das ist alles Folge einer verfehlten Politik des Westens für die wir mitverantwortlich sind.

Aber wo ist dieses Prinzip der gegenseitigen Konditionalität, oder umgekehrt ausgedrückt das Prinzip der Reziprozität, wenn es um die Türkei geht?

Letztlich noch ein Wort zum König Abdullah Zentrum Das ist schlicht und einfach ein Feigenblatt von Wahhabiten in Wien, das nicht wirklich ernst zu nehmen ist.